Emmanuel Macron s'était fait élire sur une promesse être un rempart contre les extrêmes et le chantre du nouveau monde. Pour ce faire, il se fabriqua une majorité parlementaire peuplée d'incompétents et s'appuya sur un gouvernement composé d'ambitieux inexpérimentés et de quelques belles prises de guerre. Deux années plus tard, et trois ministres d'État en moins, le président avait tout écarté sur son passage corps intermédiaires, syndicats, collectivités et ses propres amis. Fort de son arrogance, Jupiter poursuivit son ascension et, à son grand détriment, débuta son apprentissage lorsque des hommes en jaune vinrent lui rappeler la vérité de la Terre en occupant tous les ronds points.

Finalement, le président de la République descendit dans l'arène du débat par tranches de six heures, toujours télévisées, afin de se confronter aux conséquences de sa politique.

Malgré tous ses efforts, manifestation après manifestation, la radicalité prit le dessus. Qui en était responsable les gilets jaunes ou les casseurs, les gilets jaunes ou les anarchistes, les gilets jaunes ou les forces de l'ordre? Alors que, sur nos visages, nous séchions à peine les larmes versées pour les morts des victimes du terrorisme, de Charlie Hebdo ou du Bataclan, quelle ne fut pas ma surprise lorsque je découvris la création d'une cagnotte pour le tristement célèbre boxeur frappant un gendarme à terre.

Moralité de l'histoire la majorité silencieuse et indignée s'est réveillée, écrasant la cagnotte du boxeur par sa générosité participative.